Zwei Dinge wären notwendig, zwei Notmaßnahmen Wir brauchen so etwas wie eine Übergangsregierung. Tun Sie das, was Sie tun müssen, schnell! Lassen Sie sich nicht bremsen! Regulieren Sie jedes Produkt, jedes Institut und jeden Player, wie das Frau Merkel gesagt hat! Aber eine Übergangsregierung alleine, die das finanzpolitische Notprogramm durchsetzt, kann nicht Zukunft haben, wenn es kein demokratiepolitisches Notprogramm gibt. Das heißt in diesem Fall Natürlich brauchen wir eine neue Europäische Gemeinschaft, natürlich brauchen wir andere Verträge, natürlich brauchen wir ein Werk, das funktioniert, das aber nur dann legitim ist und Legitimität bekommt, wenn es Volksabstimmungen gibt. Dafür müssten wir jetzt schon werben, dass die Lage so dramatisch geworden ist, dass es zum ganz großen Umdenken kommen muss, bevor die Rechten, bevor die nationalen Trenner wieder die Oberhand bekommen über etwas, was eigentlich schon aufgebaut war.